til fjáraukalaga fyrir árið tvö þúsund og sjö hér til annarrar umræðu í lögum um fjárreiður ríkisins er lögð áhersla á að ekkert gjald megi greiða úr ríkissjóði án heimildar alþingis á því er þó undantekning og sú eina eins og segir í þrítugasta og þriðju grein fjárreiðulaganna valdi ófyrirséð atvik því að greiða þarf úr ríkissjóði án heimildar í fjárlögum er fjármálaráðherra að höfðu samráði við hlutaðeigandi ráðherra heimilt að inna greiðsluna af hendi enda þoli hún ekki bið fjármálaráðherra er skylt að gera fjárlaganefnd alþingis grein fyrir slíkum ófyrirséðum greiðslum strax og ákvörðun hefur verið tekin um þær og leita heimilda fyrir þeim með frumvarpi til fjáraukalaga þessi ákvæði eru mjög skýr og þess vegna ætti ekki að þurfa að velkjast í vafa um framkvæmd þeirra um fjáraukalögin stendur í fimmta kafla í fertugustu og þriðju grein fjárreiðulaganna með leyfi forseta ef þörf krefur skal í frumvarpi til fjáraukalaga leitað eftir heimildum til frekari fjárráðstafana en fjárlög ársins gera ráð fyrir þar er áfram ítrekað að aðeins á að bíða til fjáraukalaga þegar brýna nauðsyn ber til

þetta er mjög mikilvægt að hafa í huga þegar við nú skoðum frumvarp til fjáraukalaga en þar eru einmitt fjölmargir liðir sem alls ekki falla undir þessar greinar fjárreiðulaganna og ættu betur heima í frumvarpi til fjárlaga

ellegar þá að það hefði átt að taka tillit til þeirra við gerð fjárlaga ársins tvö þúsund og sjö fyrir um ári síðan það má nefna dæmi um ný viðfangsefni stofnana og ráðuneyta sem ættu með réttu lagi að koma inn á fjárlög í öðrum tilfellum er verið að bæta uppsafnaðan rekstrarvanda hjá stofnunum ríkisins og með réttu ætti að rétta rekstrargrunninn af í fjárlögum næsta árs ef rétt væri á málum haldið en því miður er það líka afar tilviljanakennt hvaða stofnanir fá leiðréttingu á halla sínum á fjáraukalögum á hverjum tíma og svo virðist einnig hér

að þessu vinnulagi verði breytt og tekið sé heildstætt á málum þá birtist einnig í fjáraukalögunum fyrir árið tvö þúsund og sjö sem við nú fjöllum um rækilega sú lausung sem fyrri ríkisstjórnir hafa tamið sér í umgengni við lög um fjárreiður ríkisins og fjármálaráðherra virðist ætla að halda sér við fyrri siði í nýrri ríkisstjórn lögð eru til útgjöld sem ekki eiga heima í fjáraukalögum

er nú áætlaður sextíu og átta komma fimm milljarðar króna en í upphaflegum fjárlögum var gert ráð fyrir að yrði níu komma tveir milljarðar þessar tölur og þessi mikli mismunur endurspeglar ekki aðeins gríðarlega aukningu í umsvifum í þjóðfélaginu heldur líka mjög miklu frekar vanáætlanir á flestum liðum fjárlaga í gerð fjárlagafrumvarps og afgreiðslu fjárlaga frá alþingi nú við sjáum hér í afgreiðslu núna að ný ríkisstjórn tekur við kosningaloforðum þeirrar síðustu í arf og að fjáraukalög eiga að bæta upp vanrækslusyndir fyrri ríkisstjórnar bæði gjöld og tekjur fara langt fram úr því sem

en ef við lítum á þær tölur sem liggja sem grunnur fyrir fjárlögum síðastliðins árs þá verður að segja að flestar forsendur sem þar hafa verið lagðar til grundvallar hafa ekki staðist við þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs höfum bæði í haust og á undanförnum missirum gagnrýnt vinnubrögðin harðlega í fjármálastjórn ríkisins tökum sem dæmi að fjárlagahallinn fyrir árið tvö þúsund og sex var áætlaður tólf komma tvö prósent af vergri þjóðarframleiðslu en reyndist síðan um tuttugu og fimm prósent halli þjóðarbúsins á undanförnum árum er orðinn með þeim hætti að ísland er nú orðið eitt af skuldugri löndum í heimi keyrt á með stórfelldar skattalækkanir áframhaldandi gríðarleg stóriðjustefna og þensla í byggingum nýrra stóriðjuverkefna samfara þessu hafa síðan þá vextir verið keyrðir upp vegna þenslunnar þannig að nú búum við við eitt hæsta vaxtastig í heimi það var einmitt rækilega rakið hér í umræðum utan dagskrár hér rétt áðan þar sem katrín jakobsdóttir háttvirtur þingmaður var málshefjandi hvaða áhrif þetta hefur á íbúðalánasjóð og á húsnæðismálin sérstaklega fyrir fólk sem er að eignast íbúð í fyrsta sinn það þarf því ekki að koma á óvart að nú kemur hér frétt frá seðlabanka íslands í dag núna áðan þar sem tilkynnt er að breytt hafi verið horfum í lánshæfismati ríkissjóðs í neikvæðar úr stöðugum þessu hefur svo sem verið varað við á undanförnum árum og undanförnum missirum að ójafnvægið í íslenska efnahagskerfinu væri það mikið að þetta væri yfirvofandi nú eru í sjálfu sér þessar fréttir sem komu núna með að breyta þessu lánshæfismati í neikvætt í sjálfu sér ekki nein stórtímamót í sjálfu sér en þau eru mjög alvarleg skilaboð til íslenskrar efnahagsstjórnar til stjórnar efnahagsmála hér á landi að grípa til aðgerða þær aðgerðir sem þarf að grípa til eru fyrst og fremst það verður að stöðva frekari þenslu frekari stóriðjuuppbyggingu nú þegar gefa yfirlýsingu um að svo verði gert í öðru lagi þá verður að tryggja jöfnuð í samfélaginu það verður að koma til móts við þá hópa sem eru hvað tekjulægstir nú það verður að koma til móts við sveitarfélögin á þeim svæðum þar sem þau berjast í bökkum með litla tekjustofna við verðum að koma á jafnvægi í samfélaginu það eru hin ströngu og ákveðnu skilaboð sem berast í þessari tilkynningu sem seðlabankinn var að gefa frá sér ég vildi ítreka þetta hér því þetta eru þau atriði sem þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs höfum lagt megináherslu á

greiða dráttarvexti og annan vanskilakostnað þá kemur ekki fram að sambærileg fjárhæð komi á fjárlög árið tvö þúsund og átta þannig að ekki virðist eiga að breyta í sjálfu sér rekstrarforsendum spítalans alla vega liggur það ekki fyrir það eru athyglisverðar skýringar sem gefnar eru á umframkeyrslu fjórðungssjúkrahússins á akureyri landspítalans og heilbrigðisstofnana á akranesi suðurlandi suðurnesjum og sólvangi en þar stendur með leyfi forseta halli yfirstandandi árs er fyrst og fremst rakinn til aukins launakostnaðar sem stafar meðal annars af mikilli manneklu eins og segir í nefndaráliti meiri hlutans hér kemur berlega í ljós hvernig láglaunastefnan í umönnunargeiranum kemur mönnum í koll og einmitt smánarkjör heilbrigðisstarfsmanna verða til þess að starfsemin verður dýrari verður að kaupa að meiri yfirvinnu dýrari þjónustu en þó að þessar stofnanir hafi fengið uppsafnaðan rekstrarvanda að einhverju leyti bættar þá eru mörg sjúkrahús hjúkrunarheimili og öldrunarstofnanir sem eiga við verulegan rekstrarvanda að etja og glíma við uppsafnaðan vanda vegna þess að þær hafa ekki fengið nægilegt fjármagn á fjárlögum í frumvarpi til fjáraukalaga er ekki tekið á vanda þessara stofnana meiri hlutinn tekur í tillögum sínum við aðra umræðu á uppsöfnuðum halla eins og áður hefur verið greint frá landspítalans og fjórðungssjúkrahússins á akureyri en ekki er gert ráð fyrir því að taka á heilbrigðisstofnunum við leggjum áherslu á að það verði að taka til skoðunar milli annars og þriðju umræðu fjárhag bæði heilbrigðisstofnana almennt allra ég nefni heilbrigðisstofnun austurlands ég nefni heilbrigðisstofnun suður þingeyinga ég nefni heilbrigðisstofnanir vítt og breitt um landið sem búa við mikinn uppsafnaðan halla bæði frá fyrri árum og ónógan rekstrargrunn þannig að þeir eiga erfitt með að standa við skuldbindingar sínar og verkefni aðrar stofnanir líka eru elli og hjúkrunarheimilin einmitt þessar stofnanir sem lögð var þung áhersla á í umræðum fyrir kosningar á síðastliðnu vori að þennan málaflokk ætti að styrkja og efla þar eru margar stofnanir sem búa við mikinn halla uppsafnaðan halla sem ekki hefur verið tekið á í fjáraukalagafrumvarpinu það hefur þó verið gefin yfirlýsing um að málaflokkar þessir bæði heilbrigðisstofnananna elli og hjúkrunarheimilanna og framhaldsskólanna og fleiri samfélagslegir málaflokkar verði teknir upp milli annars og þriðju umræðu og fjárhagsstaða þeirra skoðuð þar með heildstætt eitt er það líka í þessu

var þá eru einnig lagðar til fjárveitingar á fjáraukalögum vegna fyrirhugaðra breytinga á skipan stjórnarráðsins og verkefnaflutning milli ráðuneyta

hækkun ýmissa kostnaðarliða er yfirleitt fyrirséð og undrast minni hluti þessi vinnubrögð og þessar skipulegu og síendurteknu vanáætlanir ástæða er til að vekja athygli sérstaklega á vanáætlunum varðandi sameiningu stofnana og hlutafélagavæðingu á undanförnum árum til dæmis landbúnaðarstofnun og matís hér í frumvarpinu er gert ráð fyrir að greiða að mig minnir hundrað fimmtíu milljónir króna inn til matís sem gert var að hlutafélagi um síðastliðin áramót í umsögn fjármálaráðuneytisins um þessar breytingar var gert ráð fyrir að þær mundu kosta ríkissjóð óverulega sama er einnig líka að segja um landbúnaðarstofnun og mér kæmi ekki á óvart þó hér komi inn á borð ósk um veruleg fjárframlög til hins nýja hlutafélags flugstoða sem stofnað var um síðastliðin áramót og átti að fara með flugvelli landsins og flugleiðsöguþjónustu þannig að þessi hlutafélagavæðing á opinberri þjónustu á þjónustu ríkisins hefur að mínu viti algjörlega mistekist og snúist í öndverðu sína leitt til kostnaðar leitt til meiri fjarlægðar frá opinberu eftirliti og einnig fjarlægðar frá þjónustuskyldunum sem þeim er ætlað að sinna það er einnig líka vert þá í þessu sambandi að vekja athygli á þeim áformum sem nú eru um verulega uppstokkun á stjórnarráðinu tilfærslu á heilum málaflokkum á milli ráðuneyta sem verður ef alþingi samþykkir kemur til framkvæmda frá og með næstu áramótum að í umsögn fjármálaráðuneytisins um það frumvarp er einmitt líka gert ráð fyrir því að kostnaður vegna þeirra flutninga verði óverulegur hver trúir því hver trúir því að það sé óverulegur kostnaður að því að flytja heilu málaflokkana eins og ráðgert er frá landbúnaðarráðuneytinu sundra landgræðslu ríkisins kljúfa hana upp og flytja hluta af henni undir annað ráðuneyti kljúfa skógræktina upp og flytja hluta af henni til annars ráðuneytis og flytja búnaðarskólana og svo framvegis þannig að mér kæmi ekki á óvart við umræðu um fjáraukalög að ári þá munum við standa frammi fyrir mörgum slíkum póstum sem hér eru ýmislegt fleira í þessu frumvarpi væri ástæða til að gera athugasemdir við þær athugasemdir bíða þó þriðju umræðu þegar allar breytingartillögur ríkisstjórnar og meiri hluta fjárlaganefndar liggja fyrir og heildarmynd er komin á frumvarpið minni hluti vill leggja sérstaka áherslu á vandaðan undirbúning fjárlaga þannig að fjáraukalög verði einungis þegar grípa þarf til sérstakra fjárráðstafana eins og segir í fertugustu og fjórðu grein fjárreiðulaganna viðvarandi hallarekstur ríkisstofnana vegna þess að þær fá of lítið fjármagn á fjárlögum gengur ekki til frambúðar það er í hæsta máta óeðlilegt að nota fjáraukalög til að rétta af hallarekstur og greiða upp vanrækslusyndir undanfarinna ára tryggja verður eðlilegan rekstrargrunn stofnana og ábyrga áætlanagerð og fjármálastjórn nauðsynlegt er að nota nú tækifærið og greiða upp halla hjá stofnunum ríkisins og koma þeim á réttan fjárhagslegan grundvöll minni hlutinn hefur lýst sig reiðubúinn til að standa að tillögum þar um og tryggja eðlilegar fjárveitingar í fjárlögum fyrir árið tvö þúsund og átta svo ekki þurfi að hefja sama leikinn með fjáraukalögum næsta árs frú forseti ég hef hér lesið upp og vitnað til hluta af nefndaráliti minni hluta fjárlaganefndar sem við skipum auk mín háttvirtir þingmenn guðjón arnar kristjánsson en ítarlega er fjallað um einstaka þætti og afmarkaða þætti í nefndarálitinu við flytjum auk þess hér breytingartillögur við það frumvarp sem hérna hefur verið kynnt þar er í fyrsta lagi breytingartillaga sem lýtur að rekstri vegagerðarinnar en eins og kom fram í máli háttvirts formanns fjárlaganefndar þá er gert ráð fyrir því af hálfu meiri hlutans að flytja fjárveitingu af stofnkostnaðarlið eða framkvæmdalið vegagerðarinnar yfir á rekstrarlið til þess að mæta útgjöldum vegna svokallaðrar grímseyjarferju eða endursmíði á nýrri grímseyjarferju þetta mál er búið að vera lengi til meðferðar og var eitt heitasta málið hér í haust og er dæmigert um framkvæmd fjárlaga þegar allt fer úrskeiðis en eins og kunnugt er þá var á fjárlögum ársins tvö þúsund og sjö undir safnliðnum heimild til að selja grímseyjarferjuna sæfara eins og segir orðrétt með leyfi forseta heimild til að selja grímseyjarferjuna sæfara og ráðstafa andvirðinu til kaupa eða leigu á annarri hentugri ferju hins vegar er það svo að sérstök útgjöld vegna nýrrar grímseyjarferju hafa hvergi komið inn á fjárlög umfram þessa heimildargrein skýrt er kveðið á um það í fjárreiðulögum að af hálfu ríkissjóðs má ekkert gjald inna af hendi nema fyrir liggi samþykki á fjárlögum ríkisstjórn íslands veitti á fundi sínum tólfta apríl tvö þúsund og fimm heimild til að kaupa írsku ferjuna oileáin árann sem koma átti í stað grímseyjarferjunnar sæfara áætlað kaupverð og kostnaður við endurbætur var þá áætlað hundrað fimmtíu milljónir króna hinn tuttugasta og fimmta nóvember tvö þúsund og fimm undirritar fjármálaráðuneytið og samgönguráðuneytið yfirlýsingu þar sem segir orðrétt með leyfi forseta ákveðið er að fjármögnun nýrrar grímseyjarferju verði af ónotuðum heimildum vegagerðarinnar fram til tvö þúsund og sjö og tvö þúsund og átta hafi vegagerðin ekki svigrúm til þess að nýta ónotaðar fjárheimildir mun fjármálaráðuneytið heimila yfirdrátt sem þessari vöntun nemur tilvitnun lýkur þessi vinnubrögð að veita fjárheimildir svo gjörsamlega utan samþykktar alþingis gagnrýnir ríkisendurskoðun harðlega í sérstakri greinargerð frá í ágúst síðastliðnum um kaup og endurnýjun á grímseyjarferju þar segir að nú þegar hafi verið greiddar tæplega fjögur hundruð milljóna króna það er ágúst síðastliðinn úr ríkissjóði til verksins allt án fjárlagaheimilda að mati ríkisendurskoðunar stenst þessi aðferð á engan hátt ákvæði fjárreiðulaga og getur ekki talist til góðrar stjórnsýslu með orðréttri tilvitnun frú forseti flutningsmenn taka undir þessa gagnrýni ríkisendurskoðanda meiri hluti fjárlaganefndar leggur til eins og ég hef áður greint frá að millifærðar verði af framkvæmdalið vegagerðarinnar fjögur hundruð áttatíu og sjö milljónir króna vegna endursmíði grímseyjarferju inn á liðinn styrkir til ferja og sérleyfishafa með þessari millifærslu er í raun verið að taka lán frá öðrum framkvæmdum vegagerðarinnar sem alþingi hefur samþykkt til endursmíði ferjunnar lán sem verður fyrr eða síðar að greiðast til baka úr ríkissjóði það er einmitt þetta vinnulag sem ríkisendurskoðun hefur gagnrýnt harðlega við flutningsmenn eða minni hluti fjárlaganefndar leggjum því til að þessum skollaleik með fjárreiðulögin verði hætt og veitt verði nú þegar á fjáraukalögum af þeim fjögur hundruð áttatíu og sjö milljónir króna sem talið er að þurfi til þess að greiða kostnað við kaup og endursmíði ferjunnar beint inn á fjárlagaliðinn sem sérstök fjárveiting og þegar komi að því að núverandi grímseyjarferja verði seld að þá komi andvirði hennar bara beint inn í ríkissjóð ég verð að segja það frú forseti að þessi aðgerð meiri hlutans varðandi grímseyjarferjuna kemur mér mjög á óvart ég hélt að málið hefði verið í

fjárlaganefndar inn á borð fjárlaganefndar til úrvinnslu og eftir atvikum afgreiðslu og nefndin lagði gríðarlega mikla vinnu í að afla upplýsinga og gagna um það hvernig þetta atvikaðist að ráðist var í þessar endurbætur og greiðslur úr ríkissjóði án fjárlagaheimildar eins og ríkisendurskoðun hafði bent þar sem meiri hlutinn lagði áherslu á að fara skyldi áfram sérstaklega ofan í þetta mál þetta sneri jú í grundvallaratriðum að túlkun á heimildargreinum fjárlaga um hvort framkvæmdarvaldið gæti tekið sér þetta vald utan samþykktar alþingis og veitt heimildir til millifærslna og yfirdráttar á einstökum stofnunum ríkisins til framkvæmda sem ekki voru á fjárlögum að mínu viti þá skildi ég málið þannig að málið væri enn til meðferðar hjá fjárlaganefnd og var einmitt skipaður sérstakur starfshópur innan nefndarinnar til þess að fara ofan í bæði forsendur þessa máls og hvernig það var unnið og hvaða fordæmi það gæti gefið og hvernig bæri þá að kalla eftir breytingum á fjárreiðulögum ef á þyrfti að halda til þess að koma í veg fyrir að svona lagað kæmi fyrir aftur í miðju þessu ferli

tillögum meiri hlutans um að í rauninni að gera löglegan þann gjörning eða reyna að freista þess að gera löglegan þann gjörning sem allir aðilar áður voru búnir að fordæma og telja að væri á svig við lög að taka á því að við stöndum jú frammi fyrir gjörðum hlut það er búið að greiða þessar tæpar fimm hundruð milljónir eða skuldbinda ríkissjóð um þessar tæpu fimm hundruð milljónir vegna grímseyjarferjunnar og það á þá bara að koma beint úr ríkissjóði en ekki að vera að skerða annað framkvæmdafé vegagerðarinnar vegna þessa þess vegna flytjum við þessa tillögu og ég skora á meiri hluta fjárlaganefndar að endurskoða afstöðu sína til þessa tillöguflutnings hún er jú bara til að bíta höfuðið af skömminni ef það er samþykkt að verða við þessum millifærslum sem þarna er lagt til miklu hreinlegra er að ganga beint til verks viðurkenna skömmina og gera þær úrbætur sem nauðsynlegt er að gera og og að færa þennan lið þá inn á fjárlög eins og hann stendur hin heimild í núgildandi fjárlögum til þess fyrir ríkisstjórn að selja hlutinn í hitaveitu akraness og borgarfjarðar en sú heimildargrein er nú inni í fjárlögunum og veldur mörgum óhug en á fjárlögum ársins tvö þúsund og sjö voru heimildir til þess og eru heimildir að selja hlut ríkissjóðs í hitaveitu suðurnesja og hitaveitu borgarfjarðar í maí síðastliðnum nýtti ríkisstjórnin sér heimildina til sölu á hlut sínum í hitaveitu suðurnesja markmið þáverandi ríkisstjórnar framsóknarflokks og sjálfstæðisflokks með sölunni virðist fyrst og fremst hafa verið að setja í gang ferli til að koma orkuveitum og orkulindum úr eigu opinberra aðila í hendur einkaaðila á frjálsum markaði söluferli hitaveitu suðurnesja var ekki stöðvar á vordögum þótt samfylkingin tæki sæti framsóknarflokksins í ríkisstjórn og þrátt fyrir háværar kröfur almennings þar um salan á hlut ríkisins í hitaveitu suðurnesja til einkafyrirtækis hleypti af stað atburðarás í einkavæðingu á sölu orkuveitna úr samfélaginu sem ekki sér fyrir endann á nægir þar að nefna framvindu mála hjá orkuveitu reykjavíkur einkavæðingu og afhendingu samfélagseigna til útvalinna einkaaðila er nú af hálfu nýs meiri hluta í reykjavík markvisst reynt að stöðva og vinda ofan af þeirri óheillaþróun og stöðva þannig áform um frekari einkavæðingu og sölu orkuveitna og orkulinda landsmanna orkuveita reykjavíkur og ríkissjóður eiga og reka saman hitaveitu akraness og borgarfjarðar og á ríkissjóður liðlega tuttugu prósenta hlut í hitaveitunni hitaveita akraness og borgarfjarðar á jafnframt jarðhitaréttindi á jörðinni í deildartungu í reykholtsdal þar á meðal deildartunguhver einn vatnsmesta hver jarðar úr honum koma hundrað áttatíu lítrar af níutíu og átta gráðu heitu vatni á sekúndu upp á yfirborðið með vísan til þess hvernig ríkisstjórnarflokkarnir nýttu heimild á fjárlögum til sölu hitaveitu suðurnesja er mjög brýnt af afnema nú þegar heimild á fjárlögum til sölu á hlut ríkisins í hitaveitu akraness og borgarfjarðar ásamt deildartunguhver herra forseti bæði akranesingar félag vinstri grænna á akranesi og félag vinstri grænna í borgarfirði hefur einmitt ályktað og krafist þess að þessi heimild verði tekin út þannig að þeirra hitaveita og deildartunguhver fari ekki á sama einkavæðingarvergang og ríkisstjórnin setti hitaveitu suðurnesja á herra forseti ég hef nú gert grein fyrir annars vegar fyrir áliti minni hluta fjárlaganefndar við fjáraukalagafrumvarpið hér við aðra umræðu sem við stöndum að ég og háttvirtir þingmenn guðjón arnar kristjánsson og einnig fyrir þeim tveim breytingartillögum sem við meðal annarra flytjum saman ég ásamt háttvirtum þingmanni guðjóni arnari kristjánssyni og bjarna harðarsyni um að gengið verði eðlilega og löglega til verks varðandi endurbyggingu grímseyjarferju og svo hins vegar tillögu sem við flytjum saman ég og háttvirtir þingmenn guðjón arnar kristjánsson um að afnema heimildir ríkisins til að selja hitaveitu akraness og borgarfjarðar ég mun svo í seinni ræðu minni koma frekar inn á einstök atriði einstaka tillögur sem eru í bæði frumvarpi til fjáraukalaga og